Členské štáty nemôžu diskriminovať mobilných pracovníkov Európskej únie s tým, že mylne spájajú právo na voľný pohyb na účely práce s údajným zneužívaním systémov sociálneho zabezpečenia. V roku, keď chceme vyzývať občanov Európskej únie, aby volili svojich zástupcov do Európskeho parlamentu, musíme viac ako inokedy zdôrazňovať práve vymoženosti fungovania Európskej únie, medzi ktoré bezpochybne patrí voľný pohyb osôb, tovaru a služieb.